Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je me réjouis de cette résolution sur le sans abrisme, car il est de notre responsabilité d'en rappeler l'extrême urgence. Constatons tout d'abord que ce qui était une priorité hier le reste de manière encore plus prégnante aujourd'hui.

L'année 2010, consacrée à la lutte contre la pauvreté, a t elle réellement été mise à profit par les États membres pour s'attaquer concrètement à cette grande précarité, dont l'urgence est devenue permanente? Je me permets véritablement d'en douter et je le déplore vivement. Pour terminer, je tiens à insister sur la nécessité d'élaborer une stratégie globale multisectorielle face au sans abrisme, car il y a bien sûr la misère et l'absence de logement, certes, mais il y a aussi des problèmes familiaux, des questions de santé, d'assuétudes diverses ou encore de vulnérabilité personnelle. Il faut une approche globale, efficace, ambitieuse mais sur mesure, qui tienne compte des individus, du caractère hétérogène de leurs parcours et de leurs cassures de vie.